Señora Presidenta. Gracias, señora Mogherini, por su presentación. El auge del terrorismo del Dáesh, la inestabilidad en nuestra vecindad, desde Libia hasta Ucrania pasando por Siria o Iraq, o la situación en el Sahel, la presión sobre nuestras fronteras y los numerosos retos y amenazas globales nos muestran que una política exterior común, en la que usted se esfuerza, no es una opción, es una necesidad. Juntos, desde luego, somos más fuertes. Y además de una política exterior de la Unión dotada de medios e instrumentos también necesitamos la voluntad política, evidentemente, de los Estados miembros. Hay otra consideración general los países de la vecindad deben ocupar un lugar primordial en nuestra acción exterior.

En un mundo tan interdependiente, nada nos es ajeno.

Espero, señora Mogherini, que el documento que presente al Consejo Europeo de junio sobre la estrategia global de la política exterior y de seguridad esté a la altura de las circunstancias e incluya un capítulo relevante sobre la necesaria profundización en materia de seguridad y defensa.